Monsieur le Président, je ne voterai pas ce rapport car j'en conteste la légitimité et la légalité. Une base juridique pour prescrire à des sociétés privées, cotées en bourse, la manière de choisir leurs administrateurs, n'existe pas dans le traité de Lisbonne. En revanche, comme je veux qu'il y ait plus de femmes dans tous les organes de décision des entreprises, j'avais présenté une alternative sous la forme d'une directive fixant des normes minimales en matière d'action positive pour assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les entreprises.

Avec une minorité de blocage au Conseil, un vote contre cette proposition serait indiqué pour ne pas perdre plus de temps et d'argent. Je sais qu'avant les élections, beaucoup de collègues n'ont pas le courage de leurs opinions, qu'ils expriment en privé. Pour ma part, je ne veux pas joindre ma voix à celle des hypocrites. Je veux des actions positives à court terme dans toutes les entreprises pour assurer la promotion de millions de femmes. Voilà une vraie alternative à une directive qui, si jamais elle voyait le jour, n'intéresserait que quelques milliers de femmes, dans les huit pays de l'Union européenne, parachutées dans les conseils d'administration de sociétés cotées en bourse.